með aukinni skattheimtu eins og sífellt er að koma fram nægir þar að benda á að fyrir ca tveimur árum hækkaði hún til að undirbúa frekar töku olíugjalds þá hækkaði hæstvirt ríkisstjórn þungaskattinn um átta prósent sem auðvitað fór þráðbeint út í verðlagið í sumar var tekið upp olíugjald í staðinn fyrir þungaskattinn og með því fylgdi líka áfram þungaskattur á ákveðinn hátt á stærri bíla það er flutningabíla þetta hefur haft í för með sér hækkun líka töluvert mikla hækka sem líka hefur farið út í verðlagið og er sennilega enn á leiðinni þangað hátt olíuverð með töluverðri skattheimtu til ríkissjóðs af þessu í formi virðisaukaskatts allt leiðir þetta til þess sama það er að hækka enn frekar þegar allt of há flutningsgjöld ég vek athygli á því virðulegi forseti að talið er að að minnsta kosti helmingur af flutningsgjöldunum séu skattar sem renna beint til ríkissjóðs þannig hefur þetta verið og ég bendi á að hæstvirtur ráðherra sagði það í þingræðu að upptaka olíugjalds mundi hafa þessar afleiðingar í för með sér það er íþyngja atvinnurekstri á landsbyggðinni haustið tvö þúsund og eitt var þetta rætt í ríkisstjórn og talað um þetta hinn síhækkandi flutningskostnað sem væri að sliga atvinnurekstur og skekkja mjög verulega samkeppnishæfni fyrirtækja á landsbyggðinni gagnvart höfuðborgarsvæðinu og auka erfiðleika þeirra vegna þessa þetta er sem sagt rætt í ríkisstjórn fyrir fjórum árum ef ekki er lengra síðan í framhaldi af því lék samgönguráðuneytið hæstvirtur samgönguráðherra vinna skýrslu um þetta mál sem tók fimmtán mánuði þar sem ekkert nýtt kom í raun og veru fram heldur staðfesti bara það sem menn hafa áður sagt síðan var þetta töluvert mikið rætt fyrir alþingiskosningarnar tvö þúsund og þrjú og þá einkanlega kannski mest af hæstvirtur iðnaðarráðherra þar sem boðaðar voru aðgerðir til þess að sporna gegn þessum hækkunum og lækka

með ósk um að þeir skoðuðu þetta og byggðastofnun látin skila tillögum til ríkisstjórnar og þar var þetta rætt líka virðulegi forseti hér hef ég farið stuttlega yfir sögu fjögurra til fimm ára þar sem ekkert gerist í þessu nema tala um og búa til skýrslur

hvað líður aðgerðum til að jafna flutningskostnað samanber loforð ríkisstjórnarinnar fyrir síðustu alþingiskosningar